Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Das eine ist, dass ich es sehr begrüße, dass es eine Einigung zwischen dem Rat und uns gibt, was den Mechanismus angeht, und dass es jetzt endlich soweit sein kann, dass die Ukraine und Georgien auch das Regime bekommen.

Ich begrüße auch die Klarstellung, die es der niederländischen Regierung ermöglicht, den Ratifizierungsprozess fortzusetzen. Wir sollten das zum Anlass nehmen, auch an uns selbst zu appellieren, ein bisschen klarer zu sprechen, zu sagen, was ist und was nicht ist, was gemeint ist, was geht und was nicht geht. Denn das ist wichtig gegenüber unseren Wählerinnen und Wählern, um falsche Befürchtungen gar nicht erst aufkommen zu lassen, und gegenüber den Menschen in den betroffenen Staaten, um falsche Erwartungen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ein letzter Satz Wenn wir über die Situation der Flüchtlinge reden, ist es richtig, an die Kommission und den Rat zu appellieren. Aber ich bitte Sie Appellieren Sie auch an die griechische Regierung! Sie hat eine Menge von uns bekommen, und sie tut verdammt wenig. Von einer linken Regierung erwarte ich anderes.